Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voici maintenant arrivés en session plénière avec ce rapport sur la santé des travailleurs soumis aux champs électromagnétiques. L'objectif de ce rapport était de sortir d'une situation d'impasse totale dans laquelle nous étions depuis la directive de 2004 qui, si elle avait été appliquée,

L'objectif de notre travail était de faire un texte valable dans l'ensemble de l'Europe, mais qui soit parfaitement équilibré entre la préservation de la santé des travailleurs soumis aux champs électromagnétiques notre premier souci et

Je pense, en particulier, en matière médicale, mais nous y reviendrons.

Cela n'était pas chose facile parce qu'entre les différents groupes politiques, nous avions des visions qui, au départ, n'étaient pas forcément semblables. Mais je tiens à remercier l'ensemble des rapporteurs fictifs de tous les groupes politiques car, grâce à leur volonté de progresser, nous avons pu avoir une méthode de travail très efficace.

sans faille d'accélérer notre travail.

Quelles sont les nouvelles mesures de protection mises en place?

Cela est un point fort. Deuxièmement, nous avons pris la disposition que tous les travailleurs soient informés et formés sur les risques des champs électromagnétiques.

Par ailleurs, nous avons participé à la définition des effets nocifs de l'exposition aux champs électromagnétiques sur les travailleurs, notamment en demandant une prise en compte plus importante des groupes à risques et, en particulier, des femmes enceintes. Nous avons su aussi introduire des exceptions,

Les IRM, parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'un certain nombre de maladies ne peuvent être suivies que par les champs électromagnétiques. Il était donc extrêmement important, Monsieur le Président, que nous sachions faire ces exceptions.